Gratulujem spravodajkyni k textu, ktorý pripravila ako novelu dvoch direktív o farmakovigilancii.

Obavy niektorých členských štátov o nefunkčnosti systému vyvrátime len vtedy, ak nahlasovanie nežiaducich účinkov bude koordinované. Časové straty v informovanosti medzi členskými štátmi musia byť minimálne. Ešte jednu poznámku štatistiky hovoria, že častejšie chorí sú starší a starí ľudia.

Darmo budú príbalové letáčiky obsahovať všetky informácie, často aj zbytočné, ak to pacienti nedokážu prečítať ani s okuliarmi, ktoré bežne používajú, lebo písmo je také miniatúrne.